Lors d'une audition sur les maladies rares, que j'ai organisée l'année dernière au Parlement avec Eurordis l'association européenne des patients j'avais rappelé qu'il nous appartenait, qu'il appartenait à l'Europe, de placer la barre très haut pour ces patients qui fondent tous leurs espoirs sur la recherche, et c'est ce qu'a fait ici notre rapporteur en renforçant considérablement le texte de la Commission. Le nombre restreint, par pays, de patients concernés et la fragmentation des connaissances dans toute l'Union font des maladies rares l'exemple par excellence où une action concertée au niveau européen est une nécessité absolue. Mieux connaître ces maladies, mieux les diagnostiquer, les traiter, mieux prendre en charge les patients et leurs familles, telle est notre volonté, elle est unanime. Restent les questions du calendrier, bien entendu, et du financement. Différentes options sont possibles, nous les explorons. Au delà des fonds qui sont octroyés par l'Union européenne ou par les États, il est utile aussi de trouver d'autres sources de financement. Une option qui fonctionne bien dans beaucoup d'États membres, c'est le partenariat privé public. Et je m'en voudrais ici de ne pas citer le soutien financier considérable qui est apporté par les mobilisations citoyennes aussi le Téléthon en France, le Télévie en Belgique francophone. Ce dernier permet de doubler, ni plus ni moins, le budget de la recherche scientifique un budget indigent, qu'il me soit permis de le dire en passant treize euros par an et par citoyen, comparé à cinquante euros en France ou cinquante sept euros en Allemagne, pour ne prendre que ces deux comparaisons. Je conclus, Monsieur le Président. Des millions de patients en Europe nous observent.

Il nous appartient de faire en sorte que ce soit autre chose qu'un catalogue de bonnes intentions.